Tuberculoza, în special tuberculoza chimio rezistentă, dar și răspândirea virusului HIV ca urmare a consumului de droguri injectabile, continuă să reprezinte probleme grave de sănătate, accentuate și de criza financiară cu care se confruntă societatea noastră, printre statele cu un număr semnificativ de cazuri de tuberculoză aflându se și România. Ajutorul financiar primit de România prin intermediul Fondului global pentru luptă împotriva HIV, tuberculozei și malariei s a încheiat în luna septembrie a acestui an, lăsând în urmă un număr semnificativ de pacienți care, în viitor, nu își vor mai putea continua tratamentele, nu vor mai avea acces la medicația adecvată sau nu vor putea beneficia în niciun fel de un sprijin pentru aceste afecțiuni. În contextul în care în țările din Europa de Est și Asia Centrală numărul cazurilor de tuberculoză multirezistentă și HIV va crește ca urmare a unei insuficiențe financiare, consider că la nivel de Uniune Europeană trebuie să sprijinim revizuirea criteriilor de eligibilitate pentru finanțarea prin Fondul Global, să accentuăm importanța politicilor de reducere a răului cauzat de consumul de droguri în țări terțe, dar și să îmbunătățim activitățile de integrare socială pentru grupurile vulnerabile de populație afectate.